Das ist ein Kompromissantrag, an dem die Grünen offensichtlich nicht mitgearbeitet haben oder nicht bereit waren, mitzumachen, weil Ihr Maximalforderungen vertretet. Es hätte ja auch so lauten können, dass man geschrieben hätte

die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Anlageberatung verboten werden darf oder verboten wird

die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass verboten ist

Ich kritisiere nicht Herrn Ferber, ich kritisiere die Grünen, die viel mehr wollen, als möglich ist.